Vreau să mă alătur și eu celor care au cerut aici eliberarea imediată a lui Farai Maguwu. Condițiile de detenție la care a fost supus, ca și nerespectarea drepturilor sale elementare în cadrul procedurii, trebuie să fie condamnate.

Nu se pot face însă progrese pe calea democratizării acestei țări dacă apărătorii drepturilor omului sunt reduși la tăcere atunci când alertează inclusiv medii internaționale asupra încălcărilor comise. Aș dori să subliniez și faptul că autoritățile din Zimbabwe au datoria să investigheze într un mod imparțial încălcările drepturilor omului comise în minele de diamante și să i traducă în justiție pe responsabili.

Cetățenii din Zimbabwe au dreptul să fie informați, iar autoritățile trebuie să respecte angajamentele voluntar asumate în cadrul Procesului Kimberley.